Działania prewencyjne mają kluczowe znaczenie nie tolerować nawoływania do radykalizmu, kontrolować sieć, wzmocnić świadomości obywateli i ich skłonność do współpracy z policją. Sprawy kluczowe zlikwidować czy ograniczyć możliwości finansowania radykalizmu. Tu jest problem.